Monsieur le Président, nous sommes les premiers responsables du changement climatique, mais les pays en voie de développement en sont les premières victimes, raison pour laquelle les pays développés, qui sont aussi les plus pollueurs, devront prendre des engagements forts à Copenhague.

Nous avons, en particulier avec l'Afrique, accumulé une dette depuis longtemps. C'est pourquoi il nous faudra trouver le niveau juste de compensation financière et technologique.

Nous devrons aider ces pays à adapter leurs économies et à lutter contre le changement climatique, mais nous devrons aussi penser une politique de développement radicalement différente.